frú forseti það er

mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um áætlun þróunarsamvinnu íslands fyrir tímabilið tvö þúsund og ellefu tvö þúsund og fjórtán þetta er í fyrsta skipti sem slík tillaga er lögð fyrir alþingi og ég geri það í samræmi við ákvæði laganna frá tvö þúsund og átta um alþjóðlega þróunarsamvinnu íslands markmið þeirra og þessarar skýrslu sem ég legg fyrir er ekki síst það að ná heildarsýn á þátttöku okkar í alþjóðlegu þróunarstarfi og sömuleiðis að gefa alþingi íslendinga færi á því að koma að stefnumótun í þessu máli það hefur tekist góð samvinna millum þingsins og framkvæmdarvaldsins í þessum málaflokki á síðustu árum og ég vil hrósa þinginu og utanríkismálanefnd fyrir þann áhuga sem hún og þingið hafa sýnt málaflokknum ég tel að það sé sérstaklega mikilvægt á þeim tímamótum sem við stöndum á í þróunarsamvinnu að þingið verði virkt í stefnumótuninni og komi að því með afgerandi hætti að móta til dæmis með hvaða hætti framlög eiga að þróast í framtíðinni þessi áætlun sem liggur fyrir fjallar um okkar þátttöku í fjölþjóðlegri þróunaraðstoð tvíhliða samvinnu við einstök ríki neyðaraðstoð friðargæslu og hjálparstarfið áætlunin sem hér er undir er ákaflega skilmerkileg og ítarlega útfærð þar er fjallað rækilega um hvert einasta verkefni og sömuleiðis eru framkvæmdaáform tímasett í tillögunni má segja að grunnmarkmið íslands með alþjóðlegri þróunarsamvinnu sé mjög vel afmörkun meginmarkmiðið er vitaskuld að leggja hið íslenska lóð á vogarskálar í baráttunni gegn fátækt og fyrir bættum lífskjörum í fátækustu hlutum heimsins með virkri þátttöku á þessu sviði leitast ísland við að uppfylla pólitískar og siðferðilegar skyldur sínar sem ábyrg þjóð í samfélagi þjóða alþjóðleg þróunarsamvinna á að vera ein af meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu og á það er lögð áhersla í þessari þingsályktunartillögu þar er frá því greint að það sé tillaga um að áherslan verði lögð á mannréttindi og jafnrétti kynjanna frið og öryggi ásamt baráttu gegn fátækt félagslegu ranglæti misskiptingu lífsgæða og hungri sömuleiðis að það verði leitast við að tryggja innbyrðis samræmi í utanríkisstefnu íslands með tilliti til hnattrænna efnahags umhverfis og öryggismála það er lagt til að íslensk þróunarsamvinna endurspegli þau gildi sem ég hygg að þingheimur allur sé almennt sammála um að íslenskt samfélag stendur fyrir virðingu fyrir lýðræði og mannréttindum

í ljósi þessa er lagt til að við útfærslu áætlunarinnar verði lögð áhersla á ábyrgð að ráðvendni og gagnsæi verði haft að leiðarljósi í þróunarstarfi í öðru lagi á árangur að allir þættir þróunarstarfsins stjórnun verklag og aðferðafræði verkefna stuðli að því að árangur þróunarsamvinnu af okkar hálfu verði sem mestur og í þriðja lagi á áreiðanleika að landi og þjóð verði aflað virðingar á alþjóðavettvangi með því að vera faglegur og sömuleiðis traustur samstarfsaðili í þróunarstarfi markmið íslands í þróunarsamvinnu á að vera að styðja áætlanir um að útrýma fátækt á grunni sjálfbærrar þróunar og uppbyggingar á mannauði það verði lögð sérstök áhersla á mannréttindi jafnrétti frið öryggi og verkefni þar sem íslensk sérþekking og reynsla nýtist frú forseti þetta eru hin breiðu gildi og hin breiðu markmið sem þessi áætlun byggist á og þau eru sett fram með hliðsjón af umræðunni sem hefur átt sér stað um þessa málaflokka í þann langa tíma sem alþingi hefur unnið saman að því að byggja upp okkar starf á þessu sviði þetta er algerlega í anda þeirrar samstarfsyfirlýsingar sem núverandi ríkisstjórn lagði fram á sínum tíma og ég held að um

auðvitað litast þessi áætlun af núverandi efnahagsþrengingum og þeirri staðreynd að við höfum ekki verið jafnaflögufær upp á síðkastið og á góðæristímum fjárlög ársins gera ráð fyrir tæplega tvö komma átta milljónir króna til þróunarmála sem eru um það bil þrjátíu prósent af heildarútgjöldum til utanríkismála þetta er giska há fjárhæð en hún er þó ekki nema rétt um núll komma tvö prósent af vergum þjóðartekjum miðað við hagspár þeir sem hafa

samdrátturinn er því þrjátíu og fimm prósent í þessum samanburði en einstaka liðir í þessu þróunarstarfi hafa verið skornir miklu meira niður sumir sem við hefðum talið á um liðnum árum að væri gildur og snar þáttur í stefnu okkar á þessum sviðum miðar um allt um áttatíu prósent frá því sem var frú forseti það eru fjörutíu ár frá því að allsherjarþing sameinuðu þjóðanna ályktaði að vel megandi þjóðir heims ættu að stefna að því að leggja núll komma sjö prósent af vergum þjóðartekjum sínum til þróunarmála síðan þá hefur þetta markmið verið margítrekað í alþjóðlegum ályktunum og yfirlýsingum nú síðast síðastliðið haust á leiðtogafundi sameinuðu þjóðanna í new york í dag er það svo að það eru þrátt fyrir allt ekki nema fimm ríki sem uppfylla núll komma sjö prósent markmiðið þrjú þeirra eru í hópi norðurlandanna danmörk noregur og svíþjóð finnland stefnir hraðbyri að því að standa við fyrri yfirlýsingar sínar um að ná núll komma sjö prósent markmiðinu árið tvö þúsund og fimmtán það má segja að íslendingar

á síðustu áratugum við vorum á prýðilegri leið með að stefna að þessum markmiðum þegar hrunið skall á okkur og þess vegna höfum við þurft að endurskoða okkar fyrri áætlanir í þingsályktuninni er í reynd gert ráð fyrir að alþingi álykti um stuðning við það markmið að núll komma sjö prósent markmiði sameinuðu þjóðanna verði náð

markast vitaskuld af forsendum í ríkisfjármálum en það er þó jafnframt kveðið á um það að ef hagvöxtur verði meiri heldur en spár gera ráð fyrir þá verði framlögin endurskoðuð og það verði hraðað á hækkun framlaga við endurskoðun áætlunarinnar árið tvö þúsund

mannauður og störf að

auk þess sem jafnréttismál og umhverfismál eru skilgreind sem þverlæg málefni á öllum þessum sviðum reynum við alltaf að horfa bil þess að íslensk sérþekking og reynsla nýtist sem best til hagsbóta fyrir þróunarríkin á sviði auðlindamála beinum við kastljósinu að fiskimálum og gleymum ekki þeirri staðreynd að einn milljarður manna byggir á fiski og hrámeti úr hafi sem uppistöðu próteinneyslu sinnar og sömuleiðis er kastljósi beint að nýtingu endurnýjanlegrar orku ég hef sjálfur eins og háttvirtir þingmenn vita beitt mér fyrir því að orkuþörf þróunarríkja fái aukna athygli í alþjóðaþróunarstarfi orkan er forsenda arðbærs atvinnulífs og hún er ákaflega mikilvæg samfélagslegum umbótum eins og bættu heilsufari og aukinni menntun nýting jarðhita er okkur vitaskuld sérstaklega hugleikin en það vill svo til að það er græn orkuauðlind sem er mjög víða

í þeim ríkjum sem helst þurfa á umbótum að halda á því sviði það er líka rétt að rifja það upp að virkjun endurnýjanlegrar orku tengist líka með beinum hætti áherslum á loftslagsmál en á því sviði mun ísland þurfa að leggja meira af mörkum til að aðstoða þróunarríkin á komandi árum sérstök

og það er sömuleiðis lögð áhersla á friðaruppbyggingu í afganistan og stuðning við málefni palestínumanna með framlögum til verkefna alþjóðastofnana og störfum íslenskra sérfræðinga á þeirra vegum í marghliða starfi verður lögð áhersla á alþjóðabankann barnahjálp sameinuðu þjóðanna hina ná stofnun sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna new of women og að sjálfsögðu háskóla sameinuðu þjóðanna sem við höfum tekið mjög virkan þátt í síðustu þrjátíu ár neyðar og mannúðaraðstoð skipar sömuleiðis veigamikinn sess með áherslu á störf frjálsra félagasamtaka

síðast en ekki síst vil ég nefna það að frjáls félagasamtök gegna mikilvægu hlutverki í þróunarstarfi sem betur fer hefur íslenskum samtökum vaxið fiskur um hrygg á undanförnum árum þau sinna mjög öflugu fjáröflunarstarfi og þau eru mikilvægir málsvarar hjálparstarfs ég tel það sjálfur að samstarf stjórnvalda og félagasamtaka hafi dafnað nokkuð vel og þessi áætlun gerir ráð fyrir því að það styrkist enn frekar meðal annars með tilkomu sérstaks fjárlagaliðar sem verður ætlaður verkefnum á þeirra vegum ég vil sérstaklega í tengslum við það frú forseti þakka fulltrúum í þróunarsamvinnunefnd fyrir þeirra innlegg í þá vinnu sem hefur farið fram á síðustu mánuðum þakka þeim fyrir jákvæða umsögn sem fylgir áætluninni sömuleiðis vil ég þakka samstarfsráði um alþjóðlega þróunarsamvinnu fyrir þeirra störf en sá mikilvægi samráðsvettvangur hefur þegar sannað sitt gildi og ég vona að fulltrúar í ráðinu sjái þess merki í þeirri tillögu sem liggur fyrir í þinginu meðal annars komu úr þeim ranni óskir um sterkari áherslu á það að lyft yrði frekar stöðu frjálsra félagasamtaka og það var gert í þessari áætlun þegar hún var að lokum lögð fram frú forseti ég geri mér voni árum það að við alþingismenn getum náð nokkuð þverpólitískri samstöðu um þessa áætlun sem hér liggur fyrir og